()lepa, spoštovani gospod predsednik vlade. Razprave o višini financiranja zasebnih šol so dodobra razkrile in tudi razdelile slovensko politiko in javnost. Kot kaže, se vsi skupaj zavedamo, da ne gre samo za vprašanje dodatnega financiranja, ampak za vprašanje neke načelne usmeritve države na tem področju, vprašanje odnosa med zasebnim in javnim, konec tudi morda za vprašanje, ali se bolj nagibamo k tako imenovanemu skandinavskemu modelu socialne države ali pa ameriškemu, visoko konkurenčnemu tržnemu modelu gospodarstva. Slovenija ima enega najboljših sistemov izobraževanja in kakovostno javno šolstvo je težko izborjena pravica, ki se ji ne smemo odpovedati pod nobenim pogojem. Kot so s svojim pismom poudarili nekdanji šolski ministri, je bila ta vrednota vedno deležna široke podpore slovenske javnosti, saj smo šolstvo, ki vsem ponuja enake štartne možnosti za pridobivanje znanja, razumeli kot izraz družbene pravičnosti in solidarnosti. In takšno zavezo smo koalicijski partnerji zapisali tudi v koalicijski pogodbi. Po drugi strani smo kot država že pred leti znotraj obstoječega sistema omogočili možnost izbire in izobraževanje izven mreže javnih šol, omogočili vsem doslej veljavnim sistemom delnega sofinanciranja teh šol. Tudi v naši stranki, stranki SAB, se zavzemamo za močno in kakovostno javno šolstvo, ki sledi modernim pedagoškim prijemom in hitremu razvoju družbe. Nasprotujemo vsem ukrepom v smeri, ki bi lahko dolgoročno oslabili javno šolstvo in ga postavili v takšen položaj, da bi postopoma dobili dve vrste šol. Tiste za bogate in tiste za revne. Znanje mora postati ena temeljnih vrednot naše družbe z razvojem delavnih in učnih navad, z razvojem individualne odgovornosti, z šolstvom, dostopnim za vse . S kvalitetnimi učitelji, ki bodo delali v takšnih pogojih, da bodo lahko takšno znanje in takšne prijeme tudi zagotovili. Po drugi strani pa se tudi v naši stranki zavedamo, da v javnem sistemu šolstva ni vse tako, kot bi moralo biti. Prizadevati bi si morali za to, da bi tudi starši, ki vpisujejo otroke v javne šole dobili najboljšo možno kvaliteto. Kajti vsak starš želi narediti najboljše za svoje otroke. Kot eno nujnih sprememb zato v SAB tudi v kontekstu te debate v zasebnih šolah vidimo to, da ukinemo točkovni sistem pri vpisu v zasebne šole. Tudi zato, ker so učenci na zasebnih šolah po vseh podatkih bolje ocenjeni. V prvem delu vas zato vprašujem, predsednik vlade, ali še vedno podpirate kakovostno mrežo javnih šol in predlagani zakon s strani našega ministra Jerneja Pikala in kako vidite trenutno stanje javnega šolstva in katere so po vašem mnenju tiste spremembe, ki so najbolj nujne. Hvala lepa. Hvala, gospa poslanka. Gospod predsednik vlade, izvolite.